virðulegi forseti ég óska frú forseta og þingmönnum öllum gleðilegs árs umræðuefnið hér er starf og stefna ríkisstjórnarinnar svoleiðis að það er óhjákvæmilegt að fara yfir störf þessarar ríkisstjórnar

það sem einkennir hins vegar þessa ríkisstjórn ef maður fer yfir þennan lista sem ég hef verið að setja saman í tilefni af þessari umræðu

nú þegar menn tala um þessa ríkisstjórn sem norrænu velferðarstjórnina er það iðulega í gríni enda afraksturinn verið allt annars eðlis það átti að leggja áherslu á velferð lýðræði gagnsæi jafnrétti öll þessi góðu orð en allt hefur þetta meira og minna snúist upp í andhverfu sína hvað gagnsæi varðar hugsa ég að leyndarhyggja hafi aldrei áður að minnsta kosti ekki á undanförnum árum og áratugum verið jafnrík hjá stjórnvöldum hvað eftir annað í hverri viku rekum við okkur á það þingmenn að fá ekki upplýsingar um grundvallarmál enn er beðið eftir upplýsingum um fjölmörg atriði mikilvægustu atriðin jafnvel sem eru til umræðu í stjórnmálunum

en alltaf eru fundnar leiðir til að halda upplýsingum frá bæði þingmönnum og almenningi

fjármálafyrirtækja án þess að taka málið nokkurn tímann til umræðu í þinginu og beitt fyrir sig neyðarlögunum í því efni enda þótt í þeim komi fram að þau beri að endurskoða fyrir árslok tvö þúsund og níu það hefur ekki verið gert enn en hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra hefur hins vegar haldið áfram að nýta sér lögin til að halda þessum mikilvægu málum úr umræðu hér á alþingi hvað varðar velferðina þekkjum við nú

hvað er kerfið gamalt þessar fullyrðingar hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra eins og einfaldast er að kalla hann hafa ekki staðist til lengri tíma litið það er ekki langt síðan hæstvirtur forsætisráðherra lýsti því yfir að það væri ekkert óvenjumikill fólksflótti frá landinu nánast sama dag eða daginn eftir birti hagstofan upplýsingar um það að það hefði ekki verið jafnmikill fólksflótti frá landinu í hundrað ár og aðeins á tímum fólksflutninganna til vesturheims hefðu menn séð sambærilegar tölur vandræðaganginn endalausa í skuldamálum heimilanna hef ég ekki tíma til að fara yfir hér ég mun gera það í sérstakri umræðu ég vil þó benda á að nú eru nokkrir mánuðir liðnir síðan hæstvirtur forsætisráðherra veitti viðtöku áskorun hagsmunasamtaka heimilanna um að ráðast í aðgerðir í skuldamálum heimilanna og ráðast gegn verðtryggingunni

varð sjálf forsætisráðherra og komst í aðstöðu til að gera eitthvað í málinu annað gott orð sem ríkisstjórnin kenndi sig við var jafnrétti hæstvirtur forsætisráðherra afrekaði það hins vegar að vera dæmdur fyrir brot á jafnréttislögum og viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra við þeirri niðurstöðu voru ekki til þess að bæta málin ráðningarmál hæstvirtur forsætisráðherra eru reyndar kapítuli út af fyrir sig eins og sjá má af stöðu mála í seðlabankanum núna þar sem seðlabankastjóri telur að hæstvirtur forsætisráðherra hafi lofað sér undantekningu frá sérstakri reglu um það að enginn mætti hafa hærri laun en forsætisráðherrann sjálfur

til að knýja á um þá launauppbót sem hann telur hæstvirtur forsætisráðherra hafa lofað sér í lýðræðismálunum höfum við séð ýmislegt skrautlegt ríkisstjórnin var dæmd í hæstarétti fyrir það að hafa staðið að ólöglegum kosningum viðbrögðin við því voru að gera sem minnst úr niðurstöðu hæstaréttar rétt eins og viðbrögðin við kröfu um þjóðaratkvæðagreiðslur vegna icesave voru þau að gera sem minnst úr henni halda sig heima í fyrra skiptið gera svo aftur tilraun til að koma málinu í gegn en verða aftur felld í þjóðaratkvæðagreiðslu en sitja áfram sem fastast eins og ekkert hefði í skorist það hefur aðeins verið rædd hér sú tilhneiging ríkisstjórnarinnar að svíkja loforð aðilar vinnumarkaðarins bæði samtök atvinnulífsins og así hafa margbent á þetta en stjórnarandstaðan þekkir það líka að jafnvel þótt það sé gert hátíðlegt samkomulag við þinglok um ákveðin mál við ríkisstjórnina er það fljótt að gleymast jafnvel þó að gert hafi verið skriflegt samkomulag hvað eftir annað sjáum við líka að ríkisstjórnin tekur ákvarðanir á mjög hæpnum forsendum til að mynda hvað varðar fjárlög aftur og aftur eru birtar efnahagsáætlanir sem byggja jafnvel á framkvæmdum sem ríkisstjórnin berst síðan sjálf gegn ég nefni sem dæmi álver í helguvík og á bakka úrslitaatriði í þessum spám sem ríkisstjórnin beitir sér síðan í raun og veru gegn og svo hart beitir hún sér gegn atvinnumálum oft og tíðum að einn hæstvirtur ráðherra hæstvirtur umhverfisráðherra hefur verið dæmdur í hæstarétti og svaraði því þá til að pólitísk stefna hennar væri mikilvægari en lögin ég umorða þetta aðeins en merkingin var sú sama fjárfesting er enn í svo gott sem sögulegu lágmarki eini samanburðurinn þar sem hægt er að finna minni fjárfestingu er líka frá tíð þessarar ríkisstjórnar og breytingin er minni háttar enda hefur stefna ríkisstjórnarinnar að flestu leyti verið nánast eins og hönnuð til þess að halda niðri fjárfestingu við höfum séð líklega hundrað sjötíu eða rúmlega það breytingar á skattalögum aðallega að sjálfsögðu til hækkunar og til þess að flækja lögin svo er óvissan slík óvissa sem stöðugt er viðhaldið og verið að bæta í að ísland er komið á lista yfir lönd sem fjárfestar þurfa sérstaklega að óttast vegna pólitískrar óvissu við erum komin í flokk með egyptalandi rússlandi löndum suður ameríku og ýmsum afríkuríkjum hvað þetta varðar enda eru jafnvel undirstöðugreinarnar settar í fullkomið uppnám og haldið í uppnámi ég nefni sjávarútveginn hér var sett á fót sérstök sáttanefnd svokölluð hún skilaði niðurstöðu og var komin vel á veg með að ná sögulegri sátt í því efni þá var þeirri vinnu hent í ruslið og aftur og aftur höfum við séð ótrúleg atriði hvað þetta varðar síðast eða þarsíðast með frumvarpi sem fékk ekki eina einustu jákvæða umsögn

svo er það staða ríkisstjórnarinnar sem slíkrar það er mikilvægt að hafa hugfast að staða ríkisstjórnarinnar og óvissa um hana er ekki einkamál hæstvirtur forsætisráðherra það að viðhalda stöðugri óvissu um skipan ríkisstjórnarinnar menn vita ekki einu sinn hvort hæstvirtur fjármálaráðherra verður í embætti út þetta kjörtímabil eða ekki er ekki til þess fallið að skapa þann stöðugleika sem skortir hér í landinu hvað þá það að setja út úr ríkisstjórninni þá ráðherra sem helst hafa sýnt einhverja tilburði til samvinnu við stjórnarandstöðuna við úrlausn erfiðra viðfangsefna þar á ég við háttvirtan alþingismann árna pál árnason nú eða þá að reka menn úr ríkisstjórn fyrir það eitt að fylgja stefnu eigin flokks eins og á við um háttvirtan alþingismann jón bjarnason enda hefur sjálfur utanríkisráðherrann lýst því yfir að það þurfi að verða verulegar breytingar miklu róttækari breytingar en þetta sjálfur hæstvirtur forsætisráðherra þurfi að víkja ekki nóg með það heldur þurfi samfylkingin að koma sér upp nýrri stefnu fara í hugmyndafræðilega endurnýjun eins og mér heyrðist hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra kalla eftir hér áðan ég er þó sammála hæstvirtum ráðherrum um það að tækifærin á íslandi séu gríðarlega mikil ef rétt er haldið á málum